virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og tíu um stjórnlagaþing hér er á ferðinni

til stjórnlagaþings hófst að framkvæmd laganna eins og hún hafði upphaflega verið undirbúin er svo flókið að við það verður ekki unað okkar helstu sérfræðingar í framkvæmd kosninga hafa komið fram með mjög þarfar og góðar ábendingar sem við höfum ákveðið í allsherjarnefnd alla vega stjórnlagaþingsmeirihlutinn þar að verða við og gera breytingar til að það megi verða til þess að kosningarnar verði skýrar og einfaldar þær breytingar sem þetta snýst kannski fyrst og fremst um lúta að stærð kjörseðilsins en það hefur komið í ljós að ef frambjóðendur verða fleiri en hundrað og fimmtán þá verður mjög erfitt að útbúa kjörseðilinn þannig að hann verði skýr og aðgengilegur fyrir alla kjósendur það er letrið þarf að vera svo smátt kjörseðillinn svo stór að það er nánast ómögulegt að framkvæma slíkt það í til dæmis þekktum hjólreiðakeppnum það er ekki hægt að hafa það þannig það flækir laga mjög talninguna og hér er verið að leggja til mjög einfalda breyting á þessu

fáum betri framkvæmd á kosningarnar þetta verður þá þannig að hver frambjóðandi til stjórnlagaþings fær úthlutað ákveðnu númeri hver kjósandi fer síðan inn í kjörklefann sér þar lista yfir frambjóðendur auk númeranna sem tengd eru við hvern frambjóðanda fyrir sig og fyllir síðan út sinn kjörseðil með tuttugu og fimm númerum sem heyra til þeirra frambjóðenda sem kjósendur vilja velja inn á stjórnlagaþingið ég ætla ekki að lesa upp allt þetta frumvarp það er mjög tæknilegt en við teljum að við séum að koma til móts við ráðleggingar okkar sérfræðinga í þessu og leggjum til að það verði samþykkt á þessu þingi svo fljótt sem auðið er svo hægt verði að hefja undirbúning að stjórnlagaþingi sem hefur vakið mikið umtal og mikla athygli og að því er virðist og ef marka má umfjöllun fjölmiðla er mikill spenningur fyrir þeirri framkvæmd